Ces morts, c'est vous qui en portez la responsabilité exclusive en raison des espoirs fallacieux que vous faites naître à travers l'Europe, à travers le monde, que nous sommes prêts à accueillir tous ces gens là. Ils sont de votre responsabilité exclusive.